Dit wordt door de opstellers van het verslag toegeschreven aan de crisis, maar het is natuurlijk gewoon de markt zelf die ingrijpt op het moment dat de overheid veel te veel van ze verlangt en niet duidelijk maakt waarom eigenlijk. Op dit moment is het dus zo dat de markt zelf ingrijpt. En dan is het werkelijk waar ten hemel schreiend dat op zo'n moment de overheid in dit geval het Parlement besluit om dan maar de regels te veranderen, omdat we het niet eens zijn met de uitkomsten.